virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á húsaleigulögum lögum um frístundabyggð og leigu undir frístundahús lögum um fjöleignarhús lögum um húsnæðismál og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga með síðari breytingum fjölmargar úrskurðar og kærunefndir eru starfandi innan stjórnsýslunnar þar á meðal tíu nefndir á málefnasviðum sem falla undir félags og tryggingamálaráðuneytið

frumvarp þetta er meðal annars afrakstur þeirrar vinnu og felur í sér sameiningu nefnda er starfa á skyldum málefnasviðum sem leiðir til þess að úrskurðar og kærunefndum á málefnasviðum sem falla undir félags og tryggingamálaráðuneytið fækkar úr tíu nefndum í sjöunda í frumvarpinu er þannig lagt til að þrjár nefndir verði sameinaðar í eina nefnd kærunefnd húsamála nefndirnar sem hér er um að ræða eru kærunefnd fjöleignarhúsamála samanber lög númer tuttugu og sex nítján hundruð níutíu og fjögur um fjöleignarhús með síðari breytingum kærunefnd húsaleigumála samanber húsaleigulög númer þrjátíu og sex nítján hundruð níutíu og fjögur með síðari breytingum og úrskurðarnefnd frístundahúsamála samanber lög númer sjötíu og fimm tvö þúsund og átta með frístundabyggð og leigulóðir undir frístundahús er meðal annars litið til þess að nefndir þessar fjalla allar um erindi þar sem upp hafa komið ágreiningsmál milli einstaklinga í tengslum við húseignir án aðkomu stjórnvalda og þykir því eðlilegt að slíkum málum verði skotið til sömu nefndarinnar til úrlausnar lagt er til að félags

verkfræðingur en hinn uppfylla skilyrði um embættisgengi héraðsdómara og skal sá vera formaður þá er lagt til að hinni nýju kærunefnd húsamála verði heimilt að kalla til ráðgjafar og aðstoðar sérfróða aðila telji hún þörf á enn fremur er í frumvarpi þessu lagt til að kærunefnd húsnæðismála samanber lög númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og átta um húsnæðismál með síðari breytingum og úrskurðarnefnd félagsþjónustu sveitarfélaga samanber lög númer fjörutíu nítján hundruð níutíu og eitt um félagsþjónustu sveitarfélaga með síðari breytingum sameinist í úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála þykir hlutverk þessara tveggja nefnda af svipuðum toga þar

sérfróða aðila telji hún þörf á með frumvarpi þessu eru hvorki lagðar til heimildir málsaðila til málskots

sinni það fer því eftir viðeigandi sérlögum hvort nefndirnar kveða upp úrskurði eða eru álitsgefandi í niðurstöðum sínum að því er varðar ágreiningsefni sem fyrir þær eru lögð

til ríkissjóðs úr hendi þess sem vísar ágreiningi til hinnar nýju kærunefndar húsnæðismála virðulegi forseti líkt og fram kom í upphafi er frumvarp þetta lagt fram til hagræðingar í ljósi þeirrar stöðu sem uppi er í ríkisfjármálum án þess þó að skerða það réttaröryggi

að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til félags og tryggingamálanefndar